Niestety spora ich część wytwarzana jest z wykorzystaniem więźniów z obozów pracy oraz niewolniczej pracy dzieci.

Apeluję więc do władz chińskich o normalizację zasad działania sektora pracowniczego. Od lat nie odnotowuje się również w Chinach znaczących postępów w dziedzinie swobód politycznych. Nasze strategiczne relacje z tym krajem muszą być zacieśniane, jednakże zobowiązani jesteśmy stale zabiegać o respektowanie komplementarnych praw człowieka oraz monitorować sytuację obywateli. Sprawozdanie zwraca uwagę na ocieplenie stosunków Pekinu z Tajwanem, w tym umożliwienie chińskim obywatelom obserwowania tajwańskich wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Liczę, że jest to krok w kierunku odblokowania międzynarodowej izolacji Tajwanu ze strony Chin. Również w zakresie bezpieczeństwa odpowiedzialne zaangażowanie Pekinu w procesie stabilizacji na Półwyspie Koreańskim bezpośrednio przełoży się na osłabienie reżimu Kima.